virðulegi forseti ég hlýt að fá korterið sem háttvirtur þingmaður ragnheiður e árnadóttir fékk hér ég verð að mótmæla því að þessi leið sé farin að lengja þingfund í dag og í kvöld vegna þess að það er í sjálfu sér ekkert á dagskrá sem kallar á það það er töluvert eftir af þingstörfunum og því var komið á framfæri í morgun við forseta að samkvæmt dagskrá þingsins hafa margir þingmenn gert plön og fundi í kvöld og þess háttar og þar af leiðandi er mjög óheppilegt að vera að breyta þessu og ekki síst þegar engin ástæða er til ég mun því greiða atkvæði gegn þessu og vona að þetta séu ekki vinnubrögð sem eigi að taka upp mjög oft það er að vera að lengja fundi að ástæðulausu af